Gospod Krivec. Meni to ne povzroča prav nobene težave. seja četrta redna, osemnajsti tretji dva tisoč pet, je lahko vam naštejem tudi točke, in tako naprej. Skratka, tudi pri vas so seje trajale dva dni. No, jaz nisem tako zgodovinski arhiv, kot je gospod Krivec, ki mi je naštel vse moje izjave že na prvi seji, kot neke vrste kliping, tako da vam žal tega podatka zdaj ne morem izdati. Še enkrat pa ... Še ne, saj ni moje delo, da se bom potrudil gospa Bah Žibert, glejte, saj so strokovnjaki oziroma strokovni sodelavci tukaj, bodo bodo našli. Pa ne gre za to, koliko sej je bilo, gre za to, da so bile. So bile. Ja seveda, smejte se, saj se lahko smejite, saj smeh je pol zdravja, ampak a veste, bile so in tudi vi niste vsega naredili stoprocentno in in tako naprej. Še enkrat ponavljam, gospod Krivec, nimam prav nobene težave. Jaz sem namenoma naredil tak govor zato, da sem vam skušal pokazati, neko ogledalo, na kakšen način tudi vi ves čas se obnašate, tako do mene, kot do ministrov, do sekretarjev, do kogarkoli, in seveda to je bil tudi neke vrste moj namen, ne bom pa tega seveda pogreval, saj seveda ne mislim resno, da sem kriv za razpad Demosa pa še kaj drugega, ampak, povedal sem nekako z vašim načinom, no, če če če je to bolje, no, ampak kakorkoli pač nimam pa zaradi tega težav, da da bi zdaj, bile kakšne travme. Hvala.